hér sitjum við í þingsal og horfum á afar merkilega ræðu á eins árs afmæli hrunsins hér var fyrrverandi hæstvirtur viðskiptaráðherra að tala samfylkingin hefur alltaf talað niður krónuna og samfylkingin er enn þá að tala niður krónuna samfylkingin hefur átt aðild að þremur síðustu ríkisstjórnum samfylkingin hefur setið í ríkisstjórn síðan á vordögum tvö þúsund og sjö hér var haldin ræða af manni sem virðist ekki hafa komið að neinu því sem olli hruninu ég vil minna þingmanninn á það að hann var viðskiptaráðherra þegar hrunið mikla varð raunverulega er ég afar undrandi á því að háttvirtur þingmaður skuli tala undir þessum lið þar sem ábyrgð hans er mikil mig langar því til að beina til hans sömu spurningu eins og ég beindi til hæstvirtur viðskiptaráðherra áðan þar sem líklega hefur háttvirtur þingmaður komið eitthvað að þeim ákvörðunum á sínum tíma að tryggja allar innstæður og það að sú ákvörðun var tekin að dæla fjármagni inn í peningamarkaðssjóðina nú hefur það komið í ljós að verðmætið var stórlega ofmetið og að öllum líkindum mun lenda á milli áttatíu og hundrað milljarðar á íslenska ríkinu vegna þessa telur háttvirtur þingmaður að um skaðabótaábyrgð geti verið að ræða til þeirra sem þegar hafa fengið greitt út úr sjóðunum telur hann að þessir aðilar þurfi jafnvel að endurgreiða þetta fjármagn og finnst honum eðlilegt að farið hafi verið í þessar aðgerðir